virðulegi forseti ég stend hérna fyrir hönd viðskiptanefndar allrar en hún leggur til breytingu á lögum númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki með síðari breytingum

kemur þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu með lögum númer sjötíu og fjögur tvö þúsund og níu var gerð breyting á ákvæði til bráðabirgða sex í lögum um fjármálafyrirtæki breytingin fólst í því að bætt var við ákvæðið heimild fyrir slitastjórn fjármálafyrirtækis að tilteknum skilyrðum uppfylltum að greiða skuldir vegna launa þar með talin laun í uppsagnarfresti heimildin gilti til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu en tilefni hennar var að slitastjórn spron taldi sig ekki hafa lagaheimild til að greiða skuldir vegna launa með úrskurði héraðsdóms reykjavíkur sem var kveðinn upp fjórtánda júlí tvö þúsund og tíu var askar capital h f tekið til slitameðferðar og var félaginu skipuð slitastjórn meðal verka slitastjórnar er að annast meðferð krafna meðan á slitum stendur slitastjórn askar capital h f telur fyrrgreint bráðabirgðaákvæði girða fyrir að henni sé heimilt að greiða starfsmönnum laun í uppsagnarfresti enda heimildin fallin úr gildi með frumvarpi þessufrá viðskiptanefnd allri er lagt til að gildistími í síðari málslið ákvæðis til bráðabirgða sex í lögum um fjármálafyrirtæki verði framlengdur til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu sá tímafrestur á að duga slitastjórn askar capital þar sem kröfulýsingarfresti lýkur í október sama ár og boðað hefur verið til hluthafafundar fjórtánda desember næstkomandi það er skilyrði samkvæmt ákvæðinu að víst sé að nægilegt fé sé til að greiða að fullu eða að jöfnu hlutfalli kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð frumvarp þetta varðar aðeins fjármálafyrirtæki hugmyndir hafa komið fram um hvort ekki væri eðlilegt að heimild í þessa veru gilti almennt um fyrirtæki sem verið hafa tekin til gjaldþrotaskipta það er að skiptastjóri geti greitt skuldir vegna launa að því skilyrði uppfylltu að nægt fé sé til að greiða að fullu eða í jöfnu hlutfalli kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð viðskiptanefnd er sammála um að hvetja allsherjarnefnd til að skoða hið fyrsta hvort rétt væri að gera slíka breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti og fleira frá árinu nítján hundruð níutíu og eitt númer tuttugu og